Ich bin vom Rat darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich Herrn van Rompuy Unrecht zugefügt habe. Das möchte ich korrigieren. Ich habe eben Herrn van Rompuy kritisiert, weil er in der kommenden Woche nicht kommt, weil er zum China Gipfel fährt. Fakt ist aber, der Gipfel des Europäischen Rates sollte eigentlich vergangenen Sonntag stattfinden und ist auf den 23. Oktober verschoben worden. Das heißt, Herr van Rompuy ist gar nicht schuld daran. Er kann logischerweise den China Gipfel nicht absagen und ins Parlament kommen, wenn der eigentliche Termin, über den er das Parlament informieren sollte, um 14 Tage verschoben worden ist. Da ich immer Herrn van Rompuy kritisiere und ich fahre auch fort, ihn zu kritisieren, nicht persönlich, sondern weil ich das Amt des Ratspräsidenten für falsch halte, es müsste mit dem des Kommissionspräsidenten zusammengelegt sein